Ebből a felmérésből az is kiderült, hogy a szabad mozgást támogatók között a legnagyobb arányban Románia és Bulgária fiataljai szerepelnek. Pontosan ők azok, akiktől megvonják a Schengen által biztosított szabad mozgás lehetőségét. Vagyis ők azok, akik most ugyan már négy és fél éve uniós állampolgárok, mégsem élvezhetik ezt, az unió egyik legfontosabb vívmányát, noha az országuk megfelel a schengeni követelményeknek. A tagállamok nem változtathatják meg menet közben a játékszabályokat. Már annyiszor követett el hibát az Unió a kettős mérce alkalmazásával, amit aztán nagyon nehezen tud korrigálni, gondolok itt a koppenhágai kritériumokra. Úgyhogy a legfontosabb üzenet az, amit annyiszor elmondtunk és újra hangsúlyozni kell, hogy nem lehet kettős mércét alkalmazni most ezúttal Romániával és Bulgáriával szemben. És ezt kell megértenie a még vonakodó két tagállamnak.